viðurkenningu íslands á ríkisstjórn palestínu flutningsmenn ásamt með mér eru aðrir háttvirtir þingmenn vinstri hreyfingarinnar græns framboðs atli gíslason álfheiður ingadóttir árni þór sigurðsson guðfríður lilja grétarsdóttir ingibjörg inga guðmundsdóttir katrín jakobsdóttir kolbrún halldórsdóttir og þuríður backman tillögugreinin er svohljóðandi með leyfi forseta alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að viðurkenna réttkjörna ríkisstjórn á heimastjórnarsvæði palestínu og taka upp við hana eðlileg samskipti jafnframt beiti hún sér á alþjóðavettvangi fyrir því að önnur ríki geri slíkt hið sama það er bakgrunnur þessa máls að í kjölfar almennra kosninga á yfirráðasvæði palestínumanna í janúar tvö þúsund og sex tók þar við völdum ný ríkisstjórn hamas samtakanna eftir kosningasigur þeirra í kosningum sem alþjóðlegir eftirlitsaðilar úrskurðuðu að hefðu í aðalatriðum farið vel og lýðræðislega fram hins vegar brá svo við að þrátt fyrir að þessar kosningar voru að kröfu alþjóðasamfélagsins um að lýðræðislega kjörin stjórnvöld þyrftu að fara með forsvar fyrir palestínumönnum að ísraelar neituðu í reynd að viðurkenna úrslit kosninganna og hafa með stuðningi bandaríkjanna og miklum þrýstingi reynt að fá alþjóðasamfélagið til að sniðganga með öllu hina nýkjörnu ríikisstjórn ísraelsstjórn hefur fryst greiðslur til palestínumanna og heldur eftir skatttekjum sem hún innheimtir og henni ber að skila til heimastjórnarsvæðanna bætir það að sjálfsögðu gráu ofan á svart á það ófremdarástand sem þarna ríkir og eykur á þrengingar á heimastjórnarsvæðum palestínumanna og er tæpast hægt að líkja þessu við annað en efnahagslegt hrun ólöglegar efnahagslegar refsiaðgerðir sem bitna á svæðum þar sem fyrir er gríðarleg nauð og menn eru meira og minna orðnir háðir matargjöfum og fjárstuðningi frá hjálparsamtökum og utan að komandi aðilum þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður og miklu spennu í samskiptum höfuðfylkinga palestínumanna sem eru hamas samtökin og fatah hreyfingin hefur þó tekist þar samkomulag um myndun þjóðstjórnar og er það framlag palestínumanna til þess að reyna að öðlast viðurkenningu alþjóðasamfélagsins og fá lífsnauðsynlega aðstoð og stuðning til að lina þjáningar og skort íbúa palestínu og fá það viðurkennt að þeir fari með forsvar fyrir palestínumenn og séu réttir aðilar til að annast um meira málefni út á við fleiri aðilar eiga reyndar aðild að þessari þjóðstjórn sem norski utanríkisráðherrann jonas sargure hefur kallað sögulegan viðburð og má þar nefna að til viðbótar hinum hundrað og nítján þingmönnum sem kjörnir eru af listum hamas og fatah hreyfinganna á hundrað þrjátíu og tvö ja manna þingi hafa aðrar fylkingar eins og þjóðarfrumkvæði og þriðja leiðin lýst yfir stuðningi eða eru beinir aðilar að ríkisstjórninni og aðeins þrír þingmenn af hundrað þrjátíu og tvö greiddu atkvæði gegn stjórninni og fjármálaráðherrann salem fara kemur úr þriðju leiðinni sem er þriðja stærsta fylkingin á eftir hamas og fatah þannig er um raunverulega þjóðstjórn að ræða sem nýtur nánast stuðnings alls þingsins í palestínu norðmenn riðu á vaðið um miðjan marsmánuð og tilkynntu að þeir hygðust taka upp

venjuleg hefðbundin stjórnmála og viðskiptasamskipti í trausti þess að palestínumenn muni síðan virða gerða samninga fordæma ofbeldisaðgerðir og viðurkenna tilverurétt ísraelsríkis þetta er þó ekki gert að fyrirframskilyrði heldur einfaldlega nálgast norðmenn málin þannig að það sé öllum fyrir bestu að eiga samvinnu og samstarf við þessi stjórnvöld í palestínu það er ekki öðrum til að dreifa og þau styðjast við ótvíræðan meiri hluta og nánast allt palestínska þingið á bak við sig í framhaldi af þessu gerðist reyndar það að utanríkisráðherra íslands sem þá var valgerður sverrisdóttir lýsti því yfir að hún teldi eðlilegt að fylgja frumkvæði norðmanna og var því vel tekið af flestum þeim sem tjáðu sig um málið og þannig var til dæmis í viðtali við fréttablaðið fyrsta maí síðastliðinn leitað álits fulltrúa stjórnarandstöðunnar sem þá var og haft eftir okkur þeim sem hér stendur hæstvirtur núv utanríkisráðherra ingibjörgu sólrúnu gísladóttur og guðjóni arnari kristjánssyni formanni frjálslynda flokksins að við teldum þetta meira og minna sjálfsagðan hlut og styddum þessi áform utanríkisráðherrann þannig er haft eftir mér hér í þessu viðtali að ég sé þessu algerlega sammála hæstvirtum utanríkisráðherra ingibjörg sólrún gísladóttir sem nú er segist telja fulla ástæðu til þess og guðjón arnar kristjánsson segir að sjálfgefið sé að þetta sé gert að því tilskildu að þetta verði til góðs fyrir friðarferlið tillagan gengur sem sagt ósköp einfaldlega út á það að við íslendingar fylgjum hér frumkvæði noregs og tökum jafnframt upp baráttu fyrir því á alþjóðavettvangi að tekin verði upp eðlileg samskipti við réttkjörin stjórnvöld í palestínu veruleikinn er sá að palestínumenn eru kúguð og undirokuð þjóð sem sætt hefur miklu harðræði býr við ólöglegt hernám og ólöglega landtöku af hálfu hernaðarstórveldisins ísraels með stuðningi bandaríkjanna og hefur gert svo um meira en hálfrar aldar skeið það er augljóst að forsenda þess að brugðið geti til betri tíðar og að friður komist á á svæðinu fyrir botni miðjarðarhafs er að sjálfsögðu að forsvarsmenn þjóðanna sem þar búa séu viðurkenndir og geti komið fram sem talsmenn þeirra í öllum samskiptum og þá ekki síst í friðarumleitunum ísland getur með þessu þó í litlu sé lagt sitt litla lóð á réttar vogarskálar og fylgt þarna djarflegu frumkvæði norðmanna sem hafa sögulegu og miklu hlutverki að gegna fyrir botni miðjarðarhafsins samanber frumkvæði þeirra að óslóarsamningunum á sínum tíma og það þarf enginn að efast um að sú afstaða sem norðmenn þarna tóku er að vel ígrunduðu máli byggir á viðamikilli þekkingu þeirra á þessum flóknu deilumálum og er af þeirra hálfu hugsuð sem jákvætt skref og liður í því að reyna að opna einhverja glugga og kveikja einhverjar vonir um að til betri tíma geti brugðið í þessum efnum ég ætla ekki að orðlengja þetta frekar virðulegur forseti ég tel að tillagan skýri sig sjálf og allar forsendur í kringum hana séu ljósar og það væri gleðiefni ef alþingi sæi sér fært að taka stefnumótandi ákvörðun í þessum efnum hér á þessum vordögum í öllu falli væri til bóta þó ekki væri annað en að skýr vilji kæmi fram hjá hæstvirtri ríkisstjórn í þessum efnum og hvort núverandi utanríkisráðherra er sama sinnis og sá sem á undan gegndi embættinu að þetta beri að gera en þá er náttúrlega einnig ljóst og mikilvægt að fram komi að hinn stjórnarflokkurinn sjálfstæðisflokkurinn leggi ekki áfram stein í götu þess að íslensk stjórnvöld geti stigið þetta skref og tekið upp stjórnmálasamband og eðlileg samskipti við réttkjörin stjórnvöld í palestínu ég legg svo til að tillögunni beri að